Y no quiero dejar de mencionar los esfuerzos que ha hecho la Presidencia checa, desde unos momentos iniciales donde la situación era más balbuceante, hasta llegar a este momento donde la Presidencia checa realmente ha jugado dentro del Consejo una posición de liderazgo. Por el esfuerzo que ha hecho, quiero agradecérselo también muy particularmente. Estamos, señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, ante una revisión de una regulación que afecta a un sector clave para el futuro de Europa, clave para el bienestar de los ciudadanos, clave para salir de la profunda crisis en la que se encuentran nuestras economías, en Europa y en otros sitios, pero ahora hablamos de la Unión Europea. Si hay un sector que puede realmente ser el hilo conductor, la fuerza de avance para salir de la crisis, ése es precisamente el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, el sector de las comunicaciones electrónicas o el sector de las telecomunicaciones. Y, por eso, tiene esa importancia tan radical el que ya hayamos podido llegar a este acuerdo, porque va a permitir que, en efecto, podamos salir adelante con una posición que me parece la más importante que se ha de mantener, la posición de no encerrarse en sí mismo, la posición de mirar hacia adelante, la posición de renunciar al proteccionismo y, en cambio, estar a favor de la competencia y la competitividad y, para eso, el papel de este sector es fundamental. Y, en relación con el conjunto de paquetes —ya se han mencionado distintos aspectos de los distintos informes—, yo sólo quiero mencionar aquí ahora, porque he sido la ponente de este informe, el que se refiere a la creación del nuevo organismo de reguladores europeos en el sector de las comunicaciones electrónicas, un instrumento fundamental para conseguir que las normas que vamos a aprobar mañana, que esa nueva regulación, tenga una aplicación consistente en el conjunto de la Unión Europea, que haya en la práctica una armonización que permita, en efecto, la creación, el desarrollo de un verdadero mercado interior con competencia en el interior, porque es la mejor garantía para asegurar el beneficio de los consumidores, porque es la mejor garantía para que los consumidores europeos tengan la posibilidad de disfrutar de los mejores servicios y a los mejores precios.

a la apertura y competencia, y quien mejor lo puede garantizar es precisamente este sector de las comunicaciones electrónicas, este mercado de las telecomunicaciones.